frumvarpið tryggir samræmingu greiðslna úr fæðingarorlofssjóði annars vegar og umönnunargreiðslna samkvæmt lögum um félagslega aðstoð hins vegar fram til þess hafa greiðslur í fæðingarorlofi og réttur til umönnunargreiðslna ekki farið saman það er foreldra sem átt hafa rétt til greiðslna í fæðingarorlofi hafa ekki á sama tíma haft rétt til umönnunargreiðslna úr þessu er bætt með frumvarpinu háttvirtir þingmenn þekkja vel forsögu þessa máls og hafa ítrekað tekið málið upp hér á alþingi eftir að ég tók við embætti félagsmálaráðherra lét ég fara mjög vel yfir þessi mál og eftir þá yfirferð komst ég að þeirri niðurstöðu að þessar greiðslur væru samrýmanlegar í eðli sínu

tilgangur greiðslna úr fæðingarorlofssjóði og umönnunargreiðslna á grundvelli fjórðu grein laga um félagslega aðstoð er ekki sá sami greiðslum úr fæðingarorlofssjóði er ætlað að mæta tekjumissi foreldra er þeir annast barn sitt í fæðingarorlofi en umönnunargreiðslum er ætlað að mæta útgjöldum fjölskyldna sem rekja má til veikinda eða fötlunar barna auk framangreinds efnis frumvarps þessa er nauðsynlegt að gera breytingar á lögunum þar sem ákveðið hefur verið í samræmi við aðra málsgrein fjórðu grein laga um fæðingar og foreldraorlof að fela vinnumálastofnun vörslu fæðingarorlofssjóðs fram að þessu hefur varsla sjóðsins verið hjá tryggingastofnun ríkisins hér er fyrst og fremst um að ræða tæknilega útfærslu í frumvarpinu í framhaldi af þeirri ákvörðun þó er ein efnisbreyting sem felst í tillögum í tengslum við flutning verkefnisins til vinnumálastofnunar fram til þessa hefur verið gerð skyldubundin krafa um að tryggingayfirlæknir endurmeti vottorð frá lækni um hvort lenging fæðingarorlofs eða lenging á rétti til fæðingarstyrks sé nauðsynleg í frumvarpinu er gerð tillaga um að vinnumálastofnun verði heimilt að óska eftir umsögn frá öðrum aðila um hvort slík lenging sé nauðsynleg er það því lagt í hendur framkvæmdaraðilans að meta hvort þörf sé á endurmati á vottorði læknis umsækjanda slíkt fyrirkomulag er í samræmi við ákvæði laga um greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna hæstvirtur forseti að lokinni fyrstu umræðu legg ég til